Wij wensen u veel succes. De moeilijkheden zijn bekend. We hebben beiden moeilijke verkiezingen achter de rug.

We hebben zand en klei en die van het zand houden het langste vol.

Meer tempo, maar wel binnen de communautaire methode. Tweede vraag budgetbesprekingen 2011. Iedere lidstaat moet de broekriem aanhalen. Europa kan niet grootscheeps uitgeven. Dus beter doen met hetzelfde geld.